Domnule președinte, amenințările cibernetice variază de la atacuri motivate politic și finanțate de state precum Federația Rusă până la forme de terorism. Moscova folosește miliarde de dolari pentru a plăti miile de experți care lansează atacuri asupra sistemelor informatice din statele membre și de peste ocean. Grupările teroriste folosesc spațiul cibernetic, care este o modalitate ieftină și accesibilă pentru recrutări și pentru radicalizare. În spațiul virtual, domeniul militar nu poate fi clar separat de cel civil, iar cei care vor să ne atace profită de ezitările noastre.

Sper ca NATO, la următorul summit de luna viitoare, să găsească și mai multe. Dar noi este clar că avem nevoie ca bazele de date europene și cele internaționale să fie interoperabile, să comunice între ele și să avem o platformă coordonată, pentru ca informațiile să fie transmise și analizate rapid și eficient.